Monsieur le Président, Madame la Ministre, vous avez commencé votre intervention en expliquant et en vous réjouissant que les élections européennes s'étaient bien passées et qu'il n'y avait pas eu d'attaque à ce moment là et je me réjouis effectivement que les élections européennes se soient bien passées. Cela étant, les élections en général, et les élections européennes en particulier, ne sont pas toute la démocratie.

King et Mme Jourová ont très bien expliqué, c'est que notre démocratie, telle que nous la concevons en Europe, est en danger. Elle est en danger, effectivement, à cause des phénomènes de désinformation que vous avez notés et que vous avez eu raison de relever, Monsieur le Commissaire.

financé, à hauteur d'un milliard d'euros, des éléments d'information, des financements de nos partis politiques, essentiellement ceux qui veulent détruire l'Union européenne et qui se retrouvent à l'extrême droite de cet hémicycle, aussi bien en Italie qu'en France ou ailleurs.

Nous devons nous donner les moyens et donner les moyens à StratCom, qui dispose de trois millions d'euros par an. trois millions d'euros

Soyons sérieux, donnons nous les moyens de pouvoir agir sur les éléments de désinformation. Donnons nous les moyens d'interdire les financements étrangers de notre démocratie européenne et de nos partis politiques, et donnons nous les moyens d'une indépendance technologique. Parce que si nous devons systématiquement nous tourner vers l'extra Union européenne pour pouvoir contrôler, nous allons au devant d'une difficulté majeure celle de l'indépendance et de notre capacité à agir.